Marruecos negocia con unos recursos que no le pertenecen, y a partir de aquí hay dos opciones o bien se excluyen las aguas de los territorios saharauis de la negociación —lo cual no se ha hecho hasta ahora—, o bien se respeta la ley internacional exigiendo que este Acuerdo respete los beneficios para la población local, pero también los deseos, señora Comisaria, los deseos de la población local, a la que nadie todavía se ha referido. Desde el punto de vista económico, también es evidente que es un desastre como acuerdo porque no supone, en ningún caso, un beneficio, y además es un despilfarro económico, y más en situaciones como en las que estamos, pero ecológicamente es todavía más grave.

En el caso de las aguas marroquíes, estamos en una situación de sobrepesca ya con la pesca local, a la cual añadimos esta sobrepesca a la que contribuimos parte de los europeos. Por lo tanto, tres elementos para votar en contra de la ampliación y de un nuevo acuerdo, que son elementos jurídicos, económicos y ecológicos. Y, por una vez, creo que sería bueno que este Parlamento no se arrodillara ante las presiones y los chantajes del Gobierno marroquí y que actuara en consecuencia con responsabilidad y, sobre todo, para garantizar su credibilidad.